Únia ju dostala aj za šírenie hodnôt, ktoré nás spájajú, teda presadzovanie demokracie a ľudských práv. Som rád, že tohoročná správa o stave ľudských práv potvrdzuje ambíciu EÚ naďalej zohrávať v tejto oblasti kľúčovú úlohu v rámci členských krajín, ako aj vo vzťahu k ďalším partnerom vo svete. Únia má dôležitú úlohu využiť svoju autoritu a prirodzený vplyv v oblasti ľudských práv a demokracie najmä v regiónoch svojho bezprostredného susedstva. Vítam preto fakt, že správa zdôrazňuje práve tento aspekt. Ako spravodajca k európskemu nástroju susedskej politiky plne podporujem zvýšenie aktivít Únie v našom južnom a východnom susedstve. Musíme tu presadzovať takú politiku, ktorá bude konzistentne podporovať konsolidáciu demokracie a ochranu ľudských práv v týchto oblastiach.

Na záver je dobré, že tohtoročná správa poukazuje na možnosti zlepšenia politiky v oblasti ľudských práv a zároveň dáva signál pre ďalšie angažovanie sa Únie v týchto otázkach.